Il faut des élections parfaites, nous dit il, et ajoute qu'il n'a rien promis. Nous restons sans voix. Les violations des droits de l'homme ne cessent de s'aggraver, y compris avec l'assassinat, vous l'avez dit, en mars dernier, des experts de l'ONU. Comment s'étonner alors de l'accroissement du nombre de déplacés et de réfugiés? Nous savons tous, ici, que des entreprises multinationales présentes au Congo sont en partie responsables du financement des groupes armés qui opèrent sur place. Alors, au delà du soutien de l'ONU et de l'aide humanitaire indispensable, il faut agir en utilisant notamment la législation sur les minerais du sang, même réduite à la portion congrue par le Conseil.